Ja, spoštovani gospod predsednik, spoštovani gospod poslanec. Podrobneje smo o tej zadevi razpravljali tri dni nazaj na četrti nujni seji Odbora za pravosodje, se pravi, v petek devetega enajstega. Mislim, da ste bili prisotni in da ste večino odgovorov na vaša vprašanja takrat slišali, ampak bom še enkrat ponovila. Zavračam vaše trditve, da smo bili pozni in pasivni glede odziva na objavo Vrhovnega sodišča, saj smo že šestindvajsetega desetega dali prvi, tudi na spletni strani in tudi pri medijih lahko preverite in potem tridesetega desetega tudi zaprosili Vrhovno sodišče, da nam pisno pojasnijo zadevo. Mislim, da je predsednik Vrhovnega sodišča na tej seji, ki smo jo imeli tri dni nazaj, se pravi v petek, podrobneje tudi pojasnil, kako potekajo sedaj postopki. Tudi jaz bom sama počakala, da bo Vrhovno sodišče poslalo pisno in da tudi naredi znotraj sebe razpravo, kot jo mora narediti. Bilo pa je jasno povedano, da Vrhovno sodišče, tako kot tudi Republika Slovenija, spoštuje sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice in da so, kakor hitro so ugotovili, kako je bilo narejeno, tudi umaknili izjavo in da bodo tudi v prihodnje spoštovali sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice. Vsak posamezni sodnik pa lahko ima tudi drugačno mnenje, vendar tudi iz mojega vidika kot ministrice za pravosodje pa mislim, da tudi vseh nas, je nesprejemljivo, da bi bilo takšno mnenje Vrhovnega sodišča kot institucije različna pravna mnenja pa seveda tudi spodbujajo dobro pravno prakso in verjamem, da bo tudi v prihodnje. Tako da moj odgovor na vaše vprašanje je, nismo bili pasivni, takoj smo reagirali, zahtevali pisna pojasnila. Vrhovno sodišče, verjamem, bo v teh dneh tudi naredilo preverko znotraj sebe, nas obvestilo in potem lahko tudi vas obvestimo. Rada bi poudarila, da v mednarodni javnosti pa je Republika Slovenija kot eden model, kako naj se rešujejo in spoštujejo sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice. Hvala.